Birma należy również do niechlubnej czołówki państw, w których nagminnie prześladowani są przedstawiciele mniejszości religijnej, w tym chrześcijanie.

Dzisiaj mimo międzynarodowych protestów rząd Tajlandii przygotowuje przymusowe przesiedlenie i masową deportację ponad 4 tysięcy Karenów, którzy narażeni będą na dalsze poniżenia.